Sytuacja, w której w demokratycznym państwie, w państwie będącym członkiem Unii Europejskiej mordowany jest dziennikarz i jest tyle znaków zapytania, jest sprawą niezwykle bulwersującą.

Natomiast wstrzymałem się przy ustępie 8, gdyż tutaj pojawił się zapis, że niewdrożenie przez Maltę reformy sądownictwa mogłoby stanowić podstawę do wszczęcia procedury przewidzianej w art.

Mamy sytuację, w której zostaje zamordowany dziennikarz. Mamy sytuację praktycznie co tydzień na ulicach Paryża, we Francji, gdzie ludzie demonstrujący są poddawani olbrzymiej represji ze strony sił policyjnych.

Że reformujemy sądownictwo sądownictwo, które swoimi korzeniami sięga jeszcze czasów totalitarnego państwa z okresu komunizmu.